Aș vrea să îi felicit pe toți cei care au contribuit la acest proiect de raport care se află astăzi în dezbaterea noastră. După cum poate ați aflat, România face parte din grupul de țări care a avut rezerve la o serie de compromisuri la care s a ajuns în cadrul Consiliului. Aceste rezerve nu reprezintă împotrivirea României la asistența medicală transfrontalieră, ele exprimau îngrijorarea guvernului român față de sustenabilitatea financiară, față de dimensiunea asistenței transfrontaliere, pe care poate să o capete, deoarece, după cum știți foarte bine, există state membre cu un venit național foarte mic. Dar, investițiile reprezintă un mijloc pentru a reduce acest risc, dar, în același timp, consider că reformele sistemelor medicale în statele membre au o mare importanță și cred că aici Comisia Europeană ar trebui să se implice mai mult